Realmente, hay que ir a las causas de la tragedia ―esta tragedia inmensa que tenemos― y ver que las causas son el régimen, son un régimen chavista socialista que ha creado miseria en el país más rico de América. El régimen venezolano acaba de lanzar una operación para detener a los miembros de la Asamblea Nacional ―entre ellos a Juan Guaidó― para impedir su reelección. Es decir, la represión continúa, que es la causa en sí.

Miles de detenidos han sufrido torturas y violencias sexuales inenarrables. Pero el Señor Borrell insiste en que no quiere ni siquiera sanciones puntuales contra la cúpula de este régimen criminal, que ha causado la mayor catástrofe humanitaria en tiempos de paz en América. Señala el señor Borrell, en una entrevista de hoy mismo, que hay que ser realistas, que las cosas son como son. Si Maduro no se quiere marchar. tenemos un problema, dice. No uno, señor Borrell, tenemos muchos problemas. Los tiranos no se van voluntariamente nunca. Los venezolanos huyen y mueren y están muriendo a miles y la Unión Europea se está hundiendo.